Chciałbym podziękować sprawozdawcy za bardzo dobre, wnikliwe sprawozdanie, które dzisiaj nam przedstawił. Po wejściu w życie Traktatu z Lizbony mamy nowe wyzwania.

Musimy być bardzo profesjonalni i mieć dobre wsparcie ze strony zarówno administracji Parlamentu Europejskiego, pracowników Komisji, jak i ludzi, których zatrudniamy. Potrzebne są więc odpowiednie środki i na jakości pracy nie powinniśmy oszczędzać.

Była tutaj dzisiaj mowa o siedzibie Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. To jest niezrozumiałe dla nas, bo o tym na co dzień rozmawiamy, i niezrozumiałe dla milionów Europejczyków, którzy nie wiedzą, po co Parlament Europejski ma dwie siedziby. Trzeba to natychmiast uporządkować i znaleźć drogę wyjścia z tego absurdu. Opowiadam się od samego początku za tym, by Parlament Europejski miał jedną siedzibę w Brukseli. Będzie to oznaczało wieluset milionowe oszczędności, o które dzisiaj tutaj się upominamy.